Signor Presidente, onorevoli colleghi, attualmente il settore dell'istruzione in situazioni di emergenze e crisi è tra quelli più sottofinanziati riceve meno del 2 degli aiuti umanitari globali, sufficiente a finanziare appena un terzo dell'attuale fabbisogno. L'educazione deve essere considerata prioritaria in questi contesti, poiché assicura una garanzia di protezione ai bambini, proprio nel momento in cui sono più vulnerabili.

Rinviare le attività educative a quando l'emergenza sarà passata può voler dire non farli più tornare a scuola, condannandoli spesso a un futuro di povertà. Ed è l'istruzione il miglior antidoto alla radicalizzazione. Facciamo in modo che il sostegno all'educazione sia centrale nei progetti finanziati dai fondi fiduciari dell'UE e troviamo piattaforme che rompano le barriere tra aspetti umanitari e di sviluppo, che garantiscano continuità e coerenza a queste politiche. È giunto il momento che l'UE diventi il primo donatore internazionale a raggiungere il target del 4 di spesa in questo campo.